Herr Präsident! Wir haben ja in der Debatte vorher über die Panama Papiere diskutiert, und das Thema, das Kommissar Hill vorgestellt hat, geht in die gleiche Richtung Überall dort, wo keine Transparenz, keine Berichtspflichten, keine Übersicht bestehen, gibt es die Chance für Steuerhinterziehung, Steuervermeidung, anonyme Ein Personen Gesellschaften etc.

Auch der Vorschlag zur vierten Geldwäscherichtlinie, der ja im Hinblick auf die Terrorbekämpfung vorgelegt wurde, muss auch im Hinblick auf Briefkastenfirmen näher präzisiert werden. Ich bin auch der Meinung, dass das letzte Wort über die Ein Personen Gesellschaften noch nicht gesprochen sein kann. Wenn wir für Briefkastenfirmen Transparenz fordern in der gesamten Welt, nicht nur in Panama, sondern vor allen Dingen auch in den britischen Kronkolonien, dann dürfen wir nicht eine neue Personengesellschaft kreieren, die das gerade ermöglicht, weil es nicht mehr der Eigentümer ist, der bekannt gemacht wird, sondern auch Anwälte das machen können. Das heißt Das große Paket, das Sie sich vorgenommen haben, findet unsere Unterstützung, es ist ein erster Weg. Aber ergänzend dazu müssen wir davon bin ich überzeugt in einem Untersuchungsausschuss die noch offenen Fragen insbesondere im Zusammenhang mit den Panama Papieren klären. Unsere Fraktion wird davon bin ich ebenfalls überzeugt dafür eintreten.